Signora Presidente, onorevoli colleghi, i sistemi europei di tutela dei diritti, quello della CEDU e quello sviluppatosi in ambito comunitario, costituiscono degli argini contro i rischi di degenerazione delle democrazie e sono volti ad assicurare il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione. Ma vi sono ancora lacune ed elementi di debolezza di tali sistemi. La Carta dei diritti, ad esempio, trova sì applicazione nei confronti degli Stati, ma solo nell'ambito del diritto dell'Unione. È una limitazione discutibile che può determinare discriminazioni davvero contradditorie trattandosi di diritti fondamentali. La procedura d'infrazione, poi, riguarda solo le violazioni di specifiche disposizioni dei trattati lasciando scoperte molte condotte che pure ledono o minacciano i principi dello Stato di diritto. Di ancora più difficile utilizzo sono le farraginose procedure previste dall'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i casi di evidente rischio di violazione grave o di violazione grave e persistente di tali principi. Apprezzabile quindi l'idea della Commissione di aprire il dialogo sui diritti fondamentali nell'Unione europea e di attivare una sorta di meccanismo di preallarme in tutti i casi di violazione sistemica dei diritti e dei valori fondamentali, a prescindere da specifiche violazioni dei trattati o da elementi di collegamento con il diritto dell'Unione. Apprezzabile ancora il tentativo della Commissione di definire meglio il concetto di Stato di diritto elencandone alcuni principi essenziali strettamente collegati alla tutela dei diritti fondamentali. Apprezzabile, nel suo complesso, il nuovo quadro operativo delineato dalla Commissione, che però va messo in atto al più presto iniziando da quelle situazioni che oggi destano maggiore preoccupazione, assicurando quindi protezione dalla discriminazione e dall'emarginazione, dalla persecuzione e da ogni violazione dei diritti fondamentali.